Hvala. Meni je zelo težko danes razpravljati, zato ker v vlogi predlagatelja nastopa kolega poslanec, ki ga sicer globoko spoštujem in je potem zelo težko nazaj, saj se razumeva, in se je treba zelo držati. Tako da, vsebina je tista, ki jo znate zelo spretno obrniti, pretekla dogajanja zelo spretno obrniti, malo drugače, kot smo jih pa videli mi. Zato se bom zdaj najprej vrnila nazaj na tisto novelo, ki smo jo seveda v prvem branju podprli, ampak ampak pri regresnih zahtevkih in dvojnem statusu smo že takrat povedali, da tega dela ne podpiramo in, in to je bilo jasno takrat povedano. Bilo je tudi povedano glede prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje, ki ste jo vključili v tisto tretjo verzijo, mimogrede, vmes je bil že sprejet SPIZ dva-E, da smo že takrat v resnici opozarjali, da se bo ta krogla valila, o kateri zdaj, danes govorimo, in da se bodo seveda oglasili vsi tisti, ki so zaradi te poteze potem občutili, občutili, pač, kot da se jim je zgodila, krivica, in glede tistega amandmaja, ki ga je SMC vložila na pobudo bivšega poslanca Mitje Horvata, ja, mi smo takrat sedeli, tako kot ste že povedali, nekateri predstavniki naše poslanske skupine takratne so z vami sedeli, zelo konstruktivno sodelovali, in spisali neke rešitve, ki jih vi danes seveda vključujete v v ta vaš predlog, misleč seveda, da smo našli prave rešitve. Ampak seveda, takrat se postopek ni nadaljeval toliko časa, da bi bila, sprejeta tudi sprejela vlada tudi svoje mnenje, in ko danes beremo to mnenje, nas opozarja, zakaj ta rešitev ni ustrezna. Torej, rešitev ki smo jo takrat skupaj našli, očitno vseeno ni prava rešitev. In, seveda vemo, da je vaš predlog dobronameren, ampak seveda ugotavljamo tudi, tako kot je, danes državni sekretar povedal, gre za za vsebino, ki je izjemno kompleksna, kjer se en člen navezuje na drugega, kjer popravek v enem členu dejansko zopet sproži cel plaz, cel plaz členov, ki se na tega navezujejo in, je seveda, potrebno pri teh spremembah zelo zelo pazljivo pogledati, kaj se popravlja, na kak način se popravlja in kakšne posledice imajo ti popravki potem tudi na vso ostalo vsebino. In če lahko samo, eno pripombo, Tokrat ste seveda vlagali identično novelo, se pravi, isto zakonsko besedilo, kot je bila vložena prejšnjič, in niste, ustrezno korigirali, niti spremnega besedila. Na strani številka štiri vloženega predloga se namreč sklicujete na predlog novele SPIZ dva-E, ki je vložena v parlamentarno obravnavo, in tako naprej. Se pravi, sem povedala, je bila, vmes, sprejeta že. In pa, tudi bi želela opozoriti na to oceno, ki jo navajate, da se, s predlogom popravlja krivica veliko ženskam. Zdaj v, v nekem predlogu, ki naj bi natančno opredeljeval neke posledice, kjer se pričakuje neke konkretne številke, se mi zdi ocena "veliko ženskam" nekam pavšalna, nekam nezadostna za neko, resnejšo, nadaljnjo obravnavo ali razpravo. Zdaj pa, kar se tiče, dvojnega statusa. Vi veste, kaj piše v naši koalicijski pogodbi. Kolegica pred mano je tudi že povedala, kakšna so naša stališča glede tega. In, jaz sem tudi že v stališču poslanske skupine Stranke modernega centra opozorila, da gre za zadevo, ki se trenutno spodbija na ustavnem sodišču. In, ne glede na to, da imamo neke skupne cilje, očitno jih imamo, vendar pa ne zdi se mi zelo korektno, ko se pogovarjamo o tem, kaj je rekla ta stranka pred volitvami, kaj je rekla druga stranka pred volitvami, kaj imamo objavljeno na spletni strani in kakšna so naša stališča. Naša stališča so lahko pri končnem cilju celo enaka, ampak pot, kako do tega cilja priti, je pa lahko takšna ali pa takšna in so lahko zelo različne. In mi pač mislimo, da pot, ki ste jo ubrali vi s spremembo teh dveh členov, ni prava. Ni prava in je celo taka, da se je ne da podpreti niti v prvem branju, ker se je potem v nadaljnjem postopku ne da dovolj ustrezno popraviti, da ne bi imela nekih negativnih posledic potem še še za, drugo vsebino. In, dvojni status, kot sem rekla, je naš cilj, tudi naš skupni cilj. In, po neki časovnici dela, ki jo ima pristojno, ministrstvo, bi naj ta dvojni status seveda bil že na mizah in bil nekje urejen v prvi polovici prihodnjega leta, kar tudi mi željno pričakujemo. Takrat pa in danes je to moj apel tako vam kolega kot kot tudi seveda državnemu sekretarju, mi mislimo, seveda, da so vaše ideje, ki jih prinašate na mizo, dobre, da jih je vredno upoštevati, in si res želimo, ko se bo ta del pripravljal tudi na ministrstvu, da se tudi z njimi skupaj usedete, da vas poslušajo in da upoštevajo tudi vaše predloge in potem, tako kot smo za tisti amandma v prejšnjem mandatu, najdemo resnično neke rešitve, ki pa tokrat bodo ustrezne in ki jih potem vlada bo podpirala in za katere se bo izkazalo, da so take, ki bodo resnično v praksi, potem zaživele in seveda se teh rešitev tudi v naši poslanski skupini veselimo. Hvala.